Rád bych vysvětlil, proč už dlouhá léta podporuji Arménii v jejím teritoriálním sporu o Náhorní Karabach.

Rád bych upozornil, že spolupředsedové Minské skupiny OBSE se obracejí na prezidenty Arménie a Ázerbajdžánu, aby akceptovali mechanismus OBSE pro vyšetřování porušení příměří.